Jednou z aktuálnych výziev pre európsku spoločnosť sa stáva vyrovnanie sa s demografickými zmenami zvyšujúcimi tlak na štátne rozpočty. Cestu vidím v zavedení progresívnych a trvalo udržateľných politík poskytovania adekvátnej dlhodobej starostlivosti v duchu medzigeneračnej solidarity, odstraňovania vekovej diskriminácie a plného začlenenia do spoločnosti aj v pokročilom veku.

platená odmena. Z tohto dôvodu kladiem dôraz na výmenu osvedčených praktík a skúseností medzi členskými štátmi v tejto oblasti. A na záver možno toľko, že ako lekár si dovoľujem vyjadriť ostrý nesúhlas s tzv. príkazmi o nevykonávaní resuscitácie na základe vyššieho veku.